Non bisognerebbe tuttavia mai prescindere e Lei, correttamente, non lo ha fatto dallo stato delle cose, dalla realtà. In questa parte del mondo, se vorremo mantenere per il tempo che verrà lo stesso livello di ricchezza oggi ridistribuita fra i cittadini europei, dobbiamo mettere in conto il fatto di dover accogliere milioni e milioni di persone nate in altri paesi e che verranno a lavorare qui con noi, per una ragione semplice il calo demografico che ha colpito l'Europa è già in corso da tempo e ha già aperto vuoti rilevanti. Parliamo di milioni di persone.

Pertanto noi che siamo i più ricchi non dobbiamo immaginare di utilizzare le risorse che ci porteranno e le loro fatiche che ci lasceranno semplicemente per risolvere le nostre contraddizioni. Questo è anche affermato nel lavoro che Lei ci ha illustrato non siamo di fronte a un turismo che punta ad avere condizioni di privilegio, ma semplicemente a persone che decidono liberamente di venire a lavorare e a vivere con noi.